Señor Presidente, si tuviera dos minutos, uno de ellos lo daría para guardar silencio en honor a las víctimas, pero como solo tengo uno, voy a utilizar mi voz como víctima del terrorismo desde que la organización terrorista ETA asesinó a mi hermano y a su mujer. Voy a utilizar mi voz para condenar desde lo más profundo de mi corazón los salvajes atentados en el corazón de Europa.

Pero, para ello, necesitamos afrontar el terrorismo sin complejos ideológicos.

Las víctimas no necesitan solo fotos y velas, sino hechos que conduzcan a la detención no solo de los terroristas, sino de quienes difunden ideas radicales y de quienes viajan a Siria para aprender a matarnos.

Tenemos que actuar ya, porque aunque muchos sigan ignorándolo, cualquiera de nosotros podríamos estar entre los muertos y heridos. Esta vez no nos tocó, pero puede tocarnos y es a las víctimas a quienes quiero decirles que estaremos aquí para defender la memoria, la verdad, la dignidad y la justicia.